Yo presenté dos preguntas el 14 de enero de 2015 a la Comisión en las que preguntaba qué se había hecho, qué investigación existía, qué empresas habían sido investigadas y criminalizadas. La respuesta es una vergüenza, porque es nada. Y, cuando vuelvo a preguntar, todavía estoy esperando que se me conteste. Pasemos a una segunda parte ¿cómo llegan los militantes al Estado Islámico? Llegan a través de Turquía por el paso de Karkamış a Jarabulus.